hæstvirtur forseti ég flyt hér skýrslu um stöðu lífeyrissjóðanna með vísan til skýrslu nefndar sem ríkissáttasemjari skipaði að ósk landssamtaka lífeyrissjóða í júní tvö þúsund og tíu sem felur í sér úttekt á fjárfestingarstefnu ákvarðanatöku og lagalegu umhverfi lífeyrissjóðanna í aðdraganda bankahruns tvö þúsund og átta og kynnt var föstudaginn þriðja febrúar síðastliðinn í þingsályktun um viðbrögð alþingis við skýrslu rannsóknarnefndar alþingis sem samþykkt var með sextíu og þremur atkvæðum á alþingi þann tuttugasta og áttunda september tvö þúsund og tíu kemur eftirfarandi fram undir lið sem fjallar um rannsóknir og úttektir sem fara skuli fram á vegum alþingis með leyfi forseta sjálfstæð og óháð rannsókn á starfsemi lífeyrissjóðanna á íslandi frá setningu laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö og síðar í kjölfar þess fari fram heildarendurskoðun á stefnu og starfsemi lífeyrissjóðanna ákveðið var að bíða með þá rannsókn þar til úttektin á fjárfestingarstefnu ákvarðanatöku og lagalegu umhverfi lífeyrissjóðanna í aðdraganda bankahruns tvö þúsund og átta kæmi fram ég legg því til að úttektin verði til umfjöllunar í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd alþingis sem geri tillögur að frekari rannsókn á starfsemi lífeyrissjóða á íslandi komist hún að þeirri niðurstöðu að þess sé þörf ég tel jafnframt að lífeyrissjóðunum gefist ráðrúm til að fara yfir niðurstöður og ábendingar skýrsluhöfunda og setja fram umbótatillögur bæði hvað varðar einstaka sjóði og lífeyrissjóðakerfið í heild ég tel þó rétt í tilefni úttektarinnar að gera grein fyrir afstöðu til tillagna nefndarinnar um heildarendurskoðun á lögum númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi

að setja fram yfirlit yfir helstu breytingar sem hafa verið gerðar á lífeyrissjóðalögunum á undanförnum missirum og varða lagalega umgjörð lífeyrissjóðanna að gera grein fyrir stöðu stjórna og framkvæmdastjóra í opinberu sjóðunum að víkja þeirri yfirlýsingu nefndarinnar að eðlilegra kynni að vera að málefni lífeyrissjóðanna heyri undir fagráðherra viðskipta eða félagsmála virðulegi forseti að því er varðar lagalegt umhverfi lífeyrissjóðanna telur úttektarnefndin að nauðsyn standi til að heildarendurskoðun fari fram á lífeyrissjóðalögunum einkum þeim köflum sem snúa að fjárfestingum og fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðanna í ljósi þess að gerð var tillaga um heildarendurskoðun á lífeyrissjóðalögunum er rétt að minna á að á grundvelli níundu grein stöðugleikasáttmálans frá því í júní tvö þúsund og níu var ákveðið að skipa nefnd allra hagsmunaaðila til að fjalla sérstaklega um málefni lífeyrissjóða samkvæmt erindisbréfi hennar er henni sérstaklega ætlað að fara yfir núverandi fyrirkomulags og í öru lagi að koma með tillögur um framtíðarskipan lífeyrismála í nefndinni eiga sæti þrettán fulltrúar sem tilnefndir eru af aðilum vinnumarkaðarins úr stjórnarráðinu og frá sveitarfélögunum nefndin situr enn að störfum og var tuttugasta fundur hennar haldinn annan febrúar síðastliðinn auk þess hefur nefndin staðið fyrir ráðstefnu og vinnufundum með aðkomu fleiri aðila í starfi sínu ákvað nefndin að taka fyrst fyrir hvernig hún sæi fyrir sér framtíðarfyrirkomulag lífeyrismála og hefur hún í tengslum við það tekið fyrir margvísleg álitaefni má sem dæmi nefna á að byggja á gegnum streymiskerfi eða sjóðsöfnunarfyrirkomulagi á að vera einn sjóður eða fleiri á réttindauppbygging elli örorku maka eða barnalífeyris að vera mismunandi eða samræmd eftir sjóðum á réttindaáherslan að vera jöfn eða aldurstengd á réttindakerfið að byggja á skilgreindum réttindum eða skilgreindum iðgjöldum hvernig á að ávaxta ávöxtunarviðmiðið og eiga þau að vera hin sömu eða mismunandi fyrir eignir annars vegar og skuldbindingar hins vegar og hvernig á að taka á samspili lífeyrissjóðakerfisins við almannatryggingakerfið svo nokkur atriði séu nefnd samhliða þessu starfi hefur svo verið að störfum sérstakur starfshópur um málefni l s r skipaður annars vegar fulltrúum heildarsamtaka opinberra starfsmanna og hins vegar fulltrúum fjármálaráðherra þeim hópi var falið að fjalla um stöðu a og b deildar l s r og komi með tillögur að framtíðarlausn á vanda þeirra með bréfi til heildarsamtakanna í tengslum við kjarasamninga á síðasta ári þar sem meðal annars var sagt að ef til þess kæmi að lífeyrisréttindi á almennum og opinberum vinnumarkaði yrðu samræmd væri óhjákvæmilegt að endurmeta starfskjör opinberra starfsmanna var ákveðið að fela þessum hópi til viðbótar fyrri verkefnum að skilgreina þau úrlausnarefni sem til kæmu ef að slíkri samræmingu yrði tillögur um hvaða skref taka þyrfti til þess að það gengi eftir

nefndarinnar felist fullt tilefni til þess að taka afmarkaða þætti lífeyrissjóðalaganna til endurskoðunar á næstu mánuðum hér á landi hefur verið valin sú leið að endurreisa eina meginstoð nei afsakið ég byrja að nýju hér á landi hefur verið valin sú

frekar en með greiðslum til aldraðra fjármögnuðu með álögum á fólk á starfsaldri svonefndu gegnumstreymiskerfi eins og víða tíðkast í evrópu lífeyriskerfið felur þannig í sér söfnun fjár í samtryggingarsjóði á starfstímanum og síðan er úr sjóðnum ráðstafað fé til greiðanda eftir að hann hefur horfið af vinnumarkaði vegna aldurs eða örorku hið opinbera almannatryggingakerfi felur svo á hinn bóginn í sér ákveðið öryggisnet með greiðslum elli og örorkubóta sem fjármagnaður er af ríkissjóði um farvegi gegnumstreymis um þess tillögu hefur verið almenn sátt í samfélaginu tilhögun hefur verið almenn sátt í samfélaginu það er ekki ætlun mín að rjúfa þá sátt lífeyrissjóðakerfið er okkur afar mikilvægt og er ætlað að tryggja þeim sem lokið hafa starfsævi framfærslu til æviloka þess vegna er mjög mikilvægt að taka þær umbótatillögur sem settar eru fram af hálfu úttektarnefndarinnar alvarlega og vinna frekar úr þeim svo bæta megi tiltrú kerfisins sem nú eftir að það hefur beðið hnekki virðulegi forseti afleiðingar efnahagshrunsins tvö þúsund og átta voru þær í hnotskurn að allt fjármálakerfi landsins hrundi nær öll fyrirtæki landsins lentu í alvarlegum skuldavanda sama má segja um ýmis sveitarfélög landsins sem sum hver sjá ekki fyllilega til lands enn svo ekki sé minnst á heimilin í landinu lífeyrissjóðir urðu óhjákvæmilega fyrir miklum skakkaföllum í efnahagshruninu og töpuðu tuttugu til þrjátíu prósent af heildareignum sínum en standa þrátt fyrir það einir fárra uppréttir í dag sem mikilvæg grunnstoð í íslensku efnahagslífi

tap lífeyrissjóða vegna efnahagshrunsins var aðallega vegna innlendra hlutabréfa og skuldabréfa banka og fyrirtækja sem vógu þriðjung af eignum sjóðanna

verðbréfa til viðbótar lækkaði verðmæti skráðra hlutabréfa innan lands um níutíu og tvö prósent með öðrum orðum íslenskur

lífeyrissjóðir gátu ekki fjárfest eingöngu í ríkisskuldabréfum og öðrum öruggum skuldabréfum því eignir sjóðanna voru langtum meiri en hin svokölluðu öruggu skuldabréf í október tvö þúsund og átta voru heildareignir lífeyrissjóðanna um átján hundruð milljarðar króna eða um hundrað tuttugu og tvö prósent af vergri landsframleiðslu í árslok tvö þúsund og átta á sama tíma var heildarverðmæti verðtryggðra ríkisskuldabréfa sex hundruð milljarðar og skuldabréfa sveitarfélaga innan við hundrað milljarðar af útgefnum ríkisskuldabréfum voru fjögur hundruð milljarðar króna eða um sextíu og sjö prósent í eigu lífeyrissjóða með öðrum orðum til að framfylgja almennum lögum um skuldatryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða urðu lífeyrissjóðir að fjárfesta í verðbréfum fjármálastofnana og fyrirtækja hvað varðar endurskoðun afmarkaðra þátta lífeyrissjóðalaganna lúta áhyggjur úttektarnefndarinnar fyrst og fremst að þeim köflum laganna sem snúa að fjárfestingum og fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðanna í úttekt nefndarinnar er ekkert sem bendir til að lífeyrissjóðir hafi farið út fyrir þann ramma sem lífeyrissjóðalögin setja um fjárfestingar sjóðanna en nefndin hefur ýmislegt við rammann að athuga nefndin vísar til þess að fjölmargar breytingar hafi verið gerðar á þrítugasta og sjöttu greinar og sammerkt með flestum þessum breytingum sé að fjárfestingarheimildir hafi verið auknar er það mat nefndarinnar að þær hafi margar hverjar verið illa ígrundaðar og samrýmist illa tilgangi laganna um ábyrgar fjárfestingar hún bendir á ýmis atriði í þrítugasta og sjöttu grein lífeyrissjóðalaganna sem hún telur að þarfnist endurskoðunar svo sem heimildir til fjárfestinga í skráðum hlutabréfum það er hámarkshlutfall auk heimilda til fjárfestinga í víkjandi lánum og ýmsum óhefðbundnum gjörningum svo sem vafningum og hlutabréfastrúktúrum þá telur nefndin rétt að hugað verði nánar að fjárfestingum

og það er mat nefndarinnar að hver heimild verði ekki skýr og auðskiljanleg nema að takmarkanir hennar séu tíundaðar sérstaklega og fylgi henni í sama tölulið ég tel rétt að bregðast við þessum ábendingum skýrsluhöfunda strax og mun skipa sérfræðihóp til að skoða heildstætt fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða og hvaða skorður setja skuli við fjárfestingum sjóðanna þá hafa tillögur til breytinga á viðurlagaákvæðum lífeyrissjóðalaganna verið í bígerð í ráðuneytinu um nokkurt skeið og stefnt er að því að skipa nefnd til að yfirfara viðurlagaákvæði lífeyrissjóðalaganna tilgangur þeirrar nefndar er að móta ný viðmið um beitingu viðurlaga og þvingunarúrræða við brotum gegn ákvæðum laganna með það fyrir augum að hafa áhrif á breytni þeirra sem halda utan um sjóðina ráðuneytið hefur leitað til róberts r spanó lagaprófessors um að vera nefndinni til ráðgjafar gert er ráð fyrir að nefndin verði skipuð fulltrúum fjármálaráðuneytisins efnahags og viðskiptaráðuneytisins

um nýlegar breytingar á lífeyrissjóðalögunum vil ég taka fram að nú þegar hafa verið gerðar nokkrar breytingar á ákvæðum lífeyrissjóðalaganna í því augnamiði að treysta starfsemi sjóðanna það má segja að þar hafi að einhverju leyti verið komið til móts við

tók gildi ákvæði þar sem mælt er fyrir um að lífeyrissjóðir móti sér eftirlitskerfi sem gerir sjóðunum kleift að meta með sem skilvirkustum hætti þá áhættu sem fólgin er í starfsemi sjóðanna

á um þá þætti sem eiga að liggja til grundvallar í slíku eftirlitskerfi með áhættu

á vorþingi tvö þúsund og ellefu gerðar breytingar á ákvæðum um hæfi til setu í stjórnum lífeyrissjóða og hæfi framkvæmdastjóra sem meðal annars lutu að takmörkun krossstjórnarsetu á fjármálamarkaði í því augnamiði að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra og til að lágmarka orðsporsáhættu með sömu lögum var mælt fyrir um kynjakvóta í stjórnun en það ákvæði tekur gildi í september tvö þúsund og þrettán

hæstvirtur forseti ég tel sjálfsagt að skoða hvernig skipað er í stjórnir opinberu sjóðanna en samkvæmt viðkomandi lögum

skipun í stjórnir sjóðanna er þannig bundin í lög en ráðherra skipar ýmist stjórnarmenn án tilnefningar eða samkvæmt tilnefningu hagsmunaaðila að því er varðar framkvæmdastjóra sjóðanna eru þeir ráðnir af stjórnum lífeyrissjóðanna samkvæmt samþykktum þeirra ég mun beina því til stjórna viðkomandi lífeyrissjóða að þær fari yfir skýrsluna og skili greinargerð um hana þar sem fram komi viðbrögð stjórnanna við niðurstöðum og ábendingum sem þar koma fram varðandi opinberu sjóðina vil ég taka fram að l s r og lh eru samanlagt stærstu lífeyrissjóðir landsins með um tuttugu prósent af heildareignum lífeyrissjóða þess vegna eru hæstu upphæðirnar í áætluðu tapi á skráðum verðbréfum hjá þessum sjóðum fjárhagslegt tap l s r og lh var svipað og hjá öðrum sjóðum en í samanburði stærstu sjóða komu þeir lítið eitt betur út horfa þarf á reiknað tap eins og úttektarnefndin reiknar það í samhengi við mikinn gróða árin þar á undan á árunum tvö þúsund og þrjú til ársloka tvö þúsund og sjö voru fjárfestingartekjur l s r og lh hundrað fjörutíu og fimm milljarðar króna segja má að þetta hafi að nokkru leyti verið pappírshagnaður ef tapið væri reiknað út frá verðmæti hlutabréfaeignar eins og það var við hrunið á haustmánuðum tvö þúsund og átta væri reiknað tap sjóðsins um það bil tuttugu og tvö prósent af heildareignum það er svipað tap og margra erlendra lífeyrissjóða úttektarnefndin bendir á nokkur ákvæði varðandi fjárfestingarheimildir sem er óljós en fullyrðir hvergi að sjóðirnir hafi brotið lög eða farið á bak við verklagsreglur úttektarnefndin bendir einnig á að staðið hafi verið að fjárfestingum hjá l s r og lh með svipuðum hætti og hjá öðrum og ástæður fjárhagslegs tjóns svipaðar þetta sé hins vegar umfangsmeira hjá þessum sjóðum vegna stærðar þeirra úttektarnefndin kemst að þeirri niðurstöðu að aðalástæðan fyrir því hvernig fór sé fall bankanna og afleiðingar þess eins betur jafnframt fram ýmsar gagnlegar ábendingar sem stjórnir l s r og lh verða að skoða gaumgæfilega og skila fjármálaráðherra greinargerð um úrbætur rétt er þó að nefna að sumum ábendingum úttektarnefndarinnar hefur nú þegar verið hrint í framkvæmd í úttektarnefndinni er sett fram sú skoðun sem þó er ekki að fullu rökstudd að eðlilega kunni að vera að málefni lífeyrissjóðanna heyri undir ráðherra viðskiptamála eða félagsmála ráðherra telur rétt að forsvar þessa málaflokks verði skoðað og þá í tengslum við þá vinnu sem í gangi er varðandi breytt skipulag stjórnarráðsins og verkaskiptingu ráðuneyta rökrétt væri að líta til norðurlandanna í þessu tilliti en

þess ber þó að geta að lífeyriskerfin á norðurlöndum eru ekki að öllu leyti sambærileg virðulegi forseti í úttekt á fjárfestingarstefnu ákvarðanatöku og lagalegu umhverfi lífeyrissjóðanna í aðdraganda bankahrunsins tvö þúsund og átta er fjallað um og bent á að gæta verði þess í umfjölluninni hvaða andi ríkti í íslensku fjármálalífi á þessum tíma sem stjórnaðist af áhrifum fjárfestinga og viðskiptabankanna viðhorfum stjórnmálaleiðtoga máttleysi eftirlitsstofnana og þeirri stefnu seðlabanka íslands að halda gengi krónunnar uppi meðan stætt var án þess að tryggt væri að aðrir kraftar efnahagslífsins væru því samstiga stefna stjórnvalda var að efla útrás bankanna og skipuð var nefnd undir formennsku þáverandi stjórnarformanns kb banka sem hafði það hlutverk að kortleggja möguleika íslands á að verða alþjóðleg fjármálamiðstöð nefndin fjallaði meðal annars um þá hugmynd að gera ísland að alþjóðlegri lífeyrismiðstöð í skýrslu nefndarinnar kom fram að háttvirtur þingmaður tryggvi þór herbertsson hafi verið meðal þeirra sérfræðinga sem gerðu nefndinni grein fyrir þeirri hugmynd í skýrslu þeirri sem nefndin skilaði til þáverandi forsætisráðherra árið tvö þúsund og sex eru reifaðar allmargar hugmyndir sem nefndin telur að stuðlað geti að verulegri aukningu í alþjóðlegri fjármálaþjónustu á íslandi og verulegri framþróun í viðskiptalífi ásamt umtalsverðri tekjuöflun fyrir þjóðarbúið af einstökum hugmyndum í skýrslunni má nefna að gera ísland að höfn fyrir höfuðstöðvar alþjóðlegra félaga með sílækkandi tekjuskatti að leggja sérstaka áherslu á alþjóðlega eignastýringu þar með talið starfsemi lífeyrissjóða og nýta þá athygli sem íslenska lífeyrissjóðakerfið veki á alþjóðavettvangi vegna sjóðsöfnunar og samspils samtryggingar og séreigna í sjóðunum og um breytingar á skattlagningu fjármagnstekna til lækkunar þegar ræddar eru afleiðingar athafna lífeyrissjóða á árunum fyrir hrun og afleiðingar þeirra er nauðsynlegt að taka mið af því andrúmslofti sem sjóðirnir störfuðu í áherslum stjórnvalda og þess lagaumhverfis sem þeim var skapað um leið og lærdómur er dreginn af þeim mistökum sem gerð voru og traust endurheimt